ekonomické slobody sú tou hlavnou výhodou, pretože občania veria projektu európskej spolupráce.

Hovoríme možno o konci Schengenu, hovoríme o rozdielnych pracovných podmienkach, hovoríme o rozdielnej kvalite potravín. Potom sa treba opýtať, či ešte hovoríme o Európskej únii.

Pracovníci z východnej Európy vždy boli pozitívnym prínosom pre krajiny starej Európy a do verejného rozpočtu Veľkej Británie prispievali viac ako piatimi miliardami eur libier ročne. Aj Rakúsko chce obmedziť prídavky na deti slovenským pracujúcim, zvlášť opatrovateľkám, ktorých je tam 20 tisíc.

Nízke mzdy na Slovensku prinútili slovenských otcov a matky hľadať prácu za hranicami, aby ich deti mali lepšiu perspektívu.